virðulegur forseti þessi fyrirspurn er sett fram vegna þeirrar umræðu sem hæstvirtur dómsmálaráðherra hóf þegar hann hélt ræðu á kvíabryggju fyrir stuttu síðan þar sem hann taldi að það ætti að skoða að bæði byggja og reka fangelsi í einkaframkvæmd eða með einkarekstri ég vil nú setja nokkra fyrirvara á þessum hugmyndum ég tel að það komi til greina að byggja í einkarekstri en ekki að reka og ég ætla að færa rök fyrir því varðandi uppbyggingu fangelsa er alveg ljóst að staðan hér á landi er alls ekki í nógu góðum farvegi það er þannig að við erum með fangelsi hér sem þarf að loka og þar vil ég sérstaklega nefna hegningarhúsið við skólavörðustíg og kvennafangelsið í kópavogi það eru stofnanir sem eru ekki með húsnæði sem stenst kröfur samtímans og hegningarhúsið er á undanþágum ég tel að það verði að loka þessum báðum stofnunum hið fyrsta og það er ekki hægt nema við byggjum nýtt fangelsi varðandi uppbygginguna þarf að byggja viðbyggingu við litla hraun það er komin áætlun um hvað það geti kostað um fimm hundruð milljónir það þarf að byggja þarna við heimsóknarálmu og fleiri og það er ekki ein einasta króna sett í þetta má segja í fjárlögunum þar stendur á blaðsíðu þrjú hundruð fjörutíu og þrjú í fjárlagafrumvarpinu fangelsisbyggingar lagt er til að fjárveiting liðarins verði átta milljónir króna og lækki ég tel að þetta sé afturför hjá okkur þannig að ég vil nú spyrja hæstvirtan ráðherra

fangelsi sem er reyndar ekki sextíu og fjögur rými þegar upp er staðið af því að það verður fækkað um rými þegar við lokum hegningarhúsinu og kvennafangelsinu varðandi reksturinn hefur guðmundur gíslason forstöðumaður fangelsa á höfuðborgarsvæðinu tekið saman greinargerð um rekstur í bretlandi

starfsumhverfi ég vil líka benda á að þar sem einkarekstur hefur verið í fangelsum eins og í bandaríkjunum hafa komið upp stórir lobbíhópar sem hafa verið að lobbíera eða reyna að hafa áhrif á þingmenn til þess að fjölga afbrotum sem dæmt er fyrir og lengja afplánunartímann þetta er mjög neikvæð þróun þannig að ég tel að við eigum alls ekki að fara þá leið á sama tíma og ég dreg fram þessa svörtu mynd varðandi byggingarmálin vil ég samt halda því til haga að starfið sem á sér stað núna inni í fangelsunum er gott og það hefur fækkað kvörtunum til ráðuneytisins og kærum vegna agabrota þannig að ég tel að starfsemin sé góð og fangaverðir hafa verið að standa sig vel og stjórnendur fangelsa en byggingarmálin eru í algjörum ólestri